Sajnálom, hogy a tárgyalások során a Parlament nem tudta elérni azt, hogy törlődjön a kohéziós források felhasználását korlátozó makrogazdasági feltételességre vonatkozó rész. Ez azért aggályos, mert emiatt a nem megfelelő kormányzati gazdaságpolitika közvetve sújtja az önkormányzatokat, illetve a magánvállalkozásokat, pont azokban az országokban, ahol a legnagyobb szükség volna erre.

Nagyon fontos lesz a regionális források elosztásának kérdése is, hiszen így a különösen hátrányos térségekben, mint például Magyarországon a turizmussal tudunk munkahelyeket teremteni.